Wir sehen natürlich auch, dass hier der Rechnungshof gut geprüft hat. Darauf kann man auch stolz sein, weil es hier Verbesserungspotenzial gibt.

Für mich heißt immer klar Wenn man bürgt, dann zahlt man. Einige unserer Kollegen glauben, dass das auch in diesem Bereich dann Geld ist, das man einfach ausgeben kann und das nicht mehr zurückkommen muss.